Señor presidente, el presidente Juncker dijo los presupuestos no son ejercicios de contabilidad, sino que tratan de prioridades y ambición.

El problema de este presupuesto es el error en el análisis de las prioridades y la falta de ambición. Hay que atender nuevas necesidades sin desatender las antiguas.

La solidaridad exige una política de cohesión fuerte para que las regiones europeas ganen en competitividad y mantener, por supuesto, la financiación para las políticas comunes de agricultura y de pesca, tan importantes en mi región, Galicia. Pero, si Europa quiere ganar el futuro, no puede dar la espalda a la digitalización, a la innovación, a la lucha contra el cambio climático, la transición energética, el nuevo pilar social. Por tanto, necesitamos que los países europeos se rasquen el bolsillo, necesitamos más recursos y, si no, podremos estar frustrando de nuevo las esperanzas de la ciudadanía europea.